Vojenské spravodajstvo pod vedením neschopného, neskúseného ministra dnes už exministra odpočúvalo nielen novinárov, ale aj ľudí na ministerstve obrany a je veľké podozrenie, že monitorovali aj samotnú premiérku vlády. Tento megaškandál neostal bez povšimnutia predstaviteľky Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ktorá má na starosti slobodu médií. Verím, že aj príslušná Komisia bude chcieť výsledky šetrenia tohto nezákonného odpočúvania a prijme opatrenia, aby v žiadnom demokratickom štáte sa ľudia nemuseli báť, že ich zdravotný stav, súkromie a pracovné aktivity budú predmetom monitorovania a odpočúvania.